hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um um breytingu á lögum um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna markmiðið með þessu frumvarpi er að koma betur til móts við aðstæður foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna en gert hefur verið hingað til ég hef ekki farið leynt með þá skoðun mína að ég tel að það hafi verið til vansa fyrir þetta velmegunarsamfélag sem við höfum byggt upp að ekki hefur verið komið betur til móts við foreldra þessara barna gildandi lög koma engan veginn til móts við þann hóp fjölskyldna mjög alvarlega langveikra eða fatlaðra barna sem á um hvað sárast að binda auk erfiðleikanna sem tengjast veikindum eða fötlun barnsins koma erfiðleikar vegna bágrar fjárhagsstöðu þar sem grundvellinum til öflunar tekna er oft kippt undan þessu fólki í einu vetfangi þessi hópur hefur ekki haft rétt til fjárhagsaðstoðar frá hinu opinbera sem ætlað er að bæta þeim ætlaðan tekjumissi en yfirleitt er það þannig að í alvarlegustu tilvikunum getur að minnsta kosti annað foreldrið ekki tekið virkan þátt í vinnumarkaði í lengri tíma það var einfaldlega ekki gert ráð fyrir þessum hópi í gildandi lögum og því mikið ójafnræði milli foreldra langveikra barna sem voru jafnsettir munurinn var einungis sá að ef barn foreldra langveiks barns greindist fyrir fyrsta janúar tvö þúsund og sex áttu þau engan rétt samkvæmt gildandi lögum enn fremur hafa mjög fáir sótt um greiðslur á grundvelli gildandi laga en ef til vill er helsta skýringin sú hvað lágar greiðslurnar eru um níutíu og fimm þúsund nú á mánuði og eru greiðslurnar úr sjúkrasjóðum sem skylt er að sækja fyrst hafa einfaldlega tæmt réttinn því gildissvið núgildandi laga

virðulegi forseti með þessu frumvarpi er því lagt til tvískipt kerfi vinnumarkaðstengt kerfi og félagslegt kerfi en innan síðarnefnda kerfisins er foreldrum mjög alvarlega langveikra eða fatlaðra barna veitt fjárhagsaðstoð óháð atvinnuþátttöku lagt er til að foreldri sem hefur verið samfellt í sex mánuði á innlendum vinnumarkaði þegar barn greinist með alvarlegan og langvinnan sjúkdóm eða alvarlega fötlun geti átt sameiginlegan rétt á tekjutengdum greiðslum í allt að þrjá mánuði með hinu foreldri barnsins í alvarlegustu tilvikunum þar sem foreldri getur ekki hafið störf eftir þrjá mánuði er lagt til að heimilt verði að framlengja sameiginlegan rétt foreldra á tekjutengdum greiðslum í allt að þrjá mánuði til viðbótar með hinu foreldri barnsins foreldrar barna sem hafa greinst með mjög alvarlegan og langvinnan sjúkdóm eða mjög alvarlegar fatlanir geta því samkvæmt þessu kerfi átt rétt á tekjutengdum greiðslum í allt að sex mánuði lagt er til að foreldri eigi þá rétt á áttatíu prósent af meðaltali heildarlauna á tilteknu viðmiðunartímabili er það sama hlutfall og gildir innan fæðingarorlofskerfisins og er jafnframt gert ráð fyrir því að hámarksfjárhæð greiðslna miðist við tekjur af fjárhæð tæpar sex hundruð fimmtíu þúsund mánaðarlaun foreldra sem er sama viðmið og í fæðingarorlofsgreiðslum gert er ráð fyrir að þetta kerfi taki við að þeim greiðslum sem sjúkra og styrktarsjóður stéttarfélaganna hafa boðið félagsmönnum sínum þegar börn þeirra hafa greinst með alvarlega og langvinna sjúkdóma eða alvarlegar fatlanir þar hafa foreldrar átt rétt á tekjutengdum greiðslum að meðaltali í þrjá mánuði en dæmi eru um að foreldrar kunni að njóta slíkra greiðslna í allt að níu mánuði

viðbót við þau réttindi sem foreldrar á vinnumarkaði kunna að eiga rétt á ekki eru lagðar til breytingar á skilyrðum fyrir tekjutengdum greiðslum frá því sem gildir samkvæmt lögunum miðað er því áfram við að foreldrar hafi verið að minnsta kosti samfellt í sex mánuði á innlendum vinnumarkaði þegar barn greinist og barnið þarfnist sérstakrar umönnunar foreldris enda verði ekki vistunarþjónustu á vegum opinberra aðila viðkomið enn fremur er lögð áhersla á að foreldrar geti tekið upp þráðinn á vinnumarkaði þegar aðstæður leyfa og því áfram gert ráð fyrir sveigjanleika innan kerfisins þannig að foreldri kann að eiga rétt á greiðslum komi foreldrar aftur til starfa í lægra starfshlutfalli en það var í áður einnig er tekið tillit til þess þegar foreldri þarf einungis að leggja niður störf að hluta vegna bráðaaðstæðna sem upp koma þegar barn þess greinist með alvarlegan og langvinnan sjúkdóm eða alvarlega fötlun

þá er ekki síður mikilvægt að veita foreldrum kost á fjárhagsaðstoð er því lagt til að sá tími sem foreldri þarf að hafa verið á vinnumarkaði í millitíðinni áður en veikindin taka sig upp aftur og öðlast þannig aftur rétt á tekjutengdum greiðslum yrði styttur um helming eða úr tólf mánuðum í sex enn fremur tel ég mikilvægt að hafi foreldrar ekki náð að vera þann tíma á vinnumarkaði kann foreldrið þá að eiga rétt innan félagslega kerfisins enda er lagt til að þær greiðslur geti komið til óháð atvinnuþátttöku foreldranna virðulegi forseti það er skoðun mín að sá hluti frumvarpsins þar sem lagt er til sérstakt félagslegt kerfi sé tvímælalaust ein mikilvægasta réttarbót þessa hóps fjölskyldna hér er ég meðal annars að vísa til þeirra foreldra sem hafa ekki getað jafnvel í lengri tíma stundað störf utan heimilis vegna verulegrar umönnunar barna sinna sem hafa greinst með mjög alvarlega og langvinna sjúkdóma eða mjög alvarlegar fatlanir þessir foreldrar hafa átt í fá hús að venda eftir fjárhagslegum stuðningi þetta

foreldrar sem ekki eru þátttakendur á vinnumarkaði þegar börn þeirra greinast með mjög alvarlegan og langvinnan sjúkdóm eða mjög alvarlegar fatlanir geta átt rétt á greiðslum innan félagslega kerfisins auk þeirra foreldra sem hafa tæmt rétt sinn innan vinnumarkaðstengda kerfisins það kerfi sem lagt er til hér gerir ráð fyrir að foreldrar mjög alvarlega langveikra barna geti átt rétt á mánaðarlegum greiðslum að fjárhæð hundrað þrjátíu þúsund krónur þann tíma sem ástand barnsins er það alvarlegt að foreldrar geta ekki verið virkir þátttakendur á vinnumarkaði og vistunarþjónustu á vegum opinberra aðila verði ekki við komið enn fremur er lagt til að þessir foreldrar eigi rétt á rúmlega átján þúsund krónur aukagreiðslum með hverju barni undir átján ára sem þeir hafa á framfæri sínu til viðbótar er lagt til að einstakt foreldri sem hefur tvö eða fleiri börn á framfæri sínu undir átján ára aldri eigi rétt á sérstökum barnagreiðslum gert er ráð fyrir sambærilegum skilyrðum fyrir rétti til greiðslna innan félagslega kerfisins og gilda innan vinnumarkaðskerfisins ef frá er talið skilyrði um þátttöku foreldris á vinnumarkaði

auðvelda foreldrum að stíga það skref að verða aftur þátttakendur á vinnumarkaði þegar fjölskyldulífið hefur náð jafnvægi að nýju aðstæður eru mjög mismunandi og því má gera ráð fyrir að fjölskyldur bregðist við með mismunandi hætti þegar svona stór áföll ríða yfir því er lagt til að foreldrar ákveði sjálfir hvernig þeir nýta sér réttinn til greiðslna út frá því sem hentar þeim best en gengið er út frá þeirri meginreglu að foreldrar geti ekki átt rétt á greiðslum fyrir sama tímabil undantekning frá þessu er þó þegar barn hlýtur líknandi meðferð en gert er ráð fyrir að foreldrar geti óskað eftir greiðslu fyrir sama tímabil í allt að þrjá mánuði þegar þannig stendur á og skiptir þá ekki máli hvort foreldrar eru að þiggja greiðslur samkvæmt vinnumarkaðstengda kerfinu eða félagslega kerfinu tel ég þetta afar mikilvæga réttarbót þar sem þetta getur létt verulega undir með foreldrum í þessum aðstæðum sem ég vil reyndar meina að séu með þeim erfiðustu sem nokkuð foreldri getur tekist á við komi

aðra meðlimi fjölskyldunnar að ná áttum við slíkar aðstæður þykir mér afar mikilvægt að foreldrar eigi þess kost að vera til staðar fyrir börn sín sem og að þeir fái svigrúm til að undirbúa sig fyrir endurkomu á vinnumarkað virðulegi forseti ég vona að með þessu frumvarpi sé verið að bæta verulega aðstæður langveikra barna og foreldra þeirra en um er að ræða áralanga baráttu fyrir bættum lífskjörum þessara fjölskyldna sem takast á við þær erfiðu aðstæður að barn innan fjölskyldunnar greinist með langvinnan sjúkdóm eða alvarlega fötlun ég tel hins vegar að fleira þurfi að koma til ég tel mikilvægt að komið sé betur til móts við aðstæður fjölskyldna langveikra barna að því er varðar félagslega velferðarþjónustu það þarf að tryggja að langveik börn njóti sambærilegrar félagslegrar þjónustu og fötluð börn og þjónustan verði aðlöguð sérstaklega að þörfum langveikra barna þar á meðal vil ég undirstrika mikilvægi þess að samfélagslegur stuðningur við fjölskyldur þessara barna verði efldur enda tvímælalaust mikið áfall að horfa upp á barn sitt veikjast alvarlega áætlað er að árlega kunni foreldrar tvö hundruð tuttugu barna að eiga rétt á greiðslum innan heildarkerfisins sem lagt er til í frumvarpinu en árlegur kostnaður er áætlaður um tvö hundruð fimmtíu til þrjú hundruð og tíu milljónir króna jafnframt er gert ráð fyrir að kostnaðarauka sem nemur um tuttugu til tuttugu og fimm milljónir króna fyrstu árin tilgangur þessa frumvarps er augljós og þarf ekki að eyða mörgum orðum um hann hér við þurfum að tryggja þessum börnum umönnun og þjálfun þannig að þau búi við örugg og þroskavænleg uppeldisskilyrði og geti notið bernsku sinnar þrátt fyrir veikindin ég þykist vita að samstaða sé um þessi markmið enda höfum við áður rætt um þessi mál á þessu kjörtímabili þegar við samþykktum þingsályktunartillögu um aðgerðaráætlun til fjögurra ára til að styrkja stöðu barna og ungmenna sem alþingi samþykkti í júní síðastliðnum ég hefði að sjálfsögðu viljað hér í dag mæla fyrir frumvarpi sem tryggði fjölskyldum langveikra barna þessa þjónustu að betur athuguðu máli þótti skynsamlegra að fara heildstætt yfir þau þjónustuúrræði sem þegar eru fyrir hendi innan ólíkra þjónustukerfa það þarf að meta hvar virkja þarf þá þjónustu sem fyrir er betur og á hvaða sviðum mikilvægt er að taka upp ný úrræði markmiðið er að veita sem heildstæðasta þjónustu við langveik börn og fjölskyldur þeirra ég hef þegar óskað eftir tilnefningum frá menntamálaráðuneyti og heilbrigðisráðuneyti auk sambands íslenskra sveitarfélaga og umhyggju félagi til stuðnings langveikum börnum um fulltrúa í starfshóp sem ég ætla að skipa til að fara yfir þessi mál standa vonir til að tillögur starfshópsins geti legið fyrir fyrir fimmtánda febrúar næstkomandi þannig að tími geti unnist til þess að leggja fram frumvarp á þessu þingi um bætta félagslega þjónustu virðulegi forseti að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur félags og tryggingamálanefndar